Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni! Pred vami je Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto dva tisoč sedemnajst, ki vam ga je vlada s poročilom Računskega sodišča ter pojasnili za neupoštevanje posameznih predlogov popravkov revizorja predložila v sprejem. V preteklem letu se je v državni proračun nateklo osem milijard osemsto trideset milijonov prihodkov, od tega sedem celih sedem milijarde davčnih prihodkov, šeststo enainsedemdeset milijonov nedavčnih prihodkov, štirideset milijonov kapitalskih prihodkov in tristo petindevetdeset milijonov prejetih sredstev iz EU. Prihodki so bili za šestnajst milijonov evrov oziroma za nič celih dva odstotka nižji od načrtovanih. Iz naslova dohodnine je bila zbrana milijarda sto milijonov, to je šestnajst odstotkov več od načrta, kar je posledica ugodnih razmer na trgu dela. Dvanajst odstotkov višji prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb so posledica uspešnega poslovanja podjetij. Zbrali smo tri milijarde petsto štiri milijone DDV-ja, milijardo petsto petinosemdeset milijonov trošarin in rekordne dividende. Edino večje odstopanje na prihodkovni strani so prejeta sredstva iz Evropske unije, ki so znašala dvainštirideset odstotkov načrtovanih. Razkorak na tem področju je predvsem posledica manjšega črpanja kohezijske politike iz številnih razlogov, kar pa samo po sebi ni vplivalo na saldo državnega proračuna. Na odhodkovni strani smo porabili devet milijard sto šestinpetdeset milijonov evrov, kar je tristo enainsedemdeset milijonov oziroma štiri odstotke manj od načrtov. Neposredni stroški dela so znašali milijardo sto štiriinsedemdeset milijonov, kar je štiriceladvaodstotni porast glede na leto šestnajst. Obresti devetsto sedeminsedemdeset milijonov, izdatki za blago in storitve sedemsto sedemindvajset milijonov oziroma šest odstotkov manj od načrtovanega. Za transferje posameznikom in gospodinjstvom smo izplačali milijardo dvesto enainšestdeset milijonov, kar pomeni za družinske prejemke in starševska nadomestila petsto sedem milijonov, za zagotavljanje socialne varnosti dvesto dvainsedemdeset, za nezaposlene sto oseminšestdeset milijonov. Investicijski transferji so znašali dvesto triintrideset milijonov, od tega je bilo izplačanih občinam štiriindvajset milijonov evrov, javnim zavodom šestdeset milijonov evrov. Investicijski odhodki so znašali tristo enainsedemdeset milijonov evrov oziroma petinsedemdeset odstotkov načrtovanih, razlog za odstopanje so neporabljena namenska sredstva ter ter dolgotrajni postopki oddaje javnega naročila, vloženi revizijski zahtevki na razpisano dokumentacijo ali na odločitev naročnika o oddaji javnega naročila. V proračun EU smo vplačali tristo oseminsedemdeset milijonov evrov, kar je deset odstotkov manj, kot smo načrtovali, ker so tudi druge države članice precenile črpanje evropskih sredstev. V odnosu do proračuna EU smo dosegli neto proračunski presežek v višini devet milijonov evrov, proračunski primanjkljaj državnega proračuna pa je znašal tristo šestindvajset milijonov evrov oziroma je bil polovico nižji od načrtovanega. Prejemki računa finančnih terjatev in naložb so znašali šest milijonov in izdatki sto šestindevetdeset milijonov evrov, od tega je šlo za posojila občinam enaindvajset milijonov za plačilo jamstev deviznih varčevalcev Ljubljanske banke in jamstva sto štiriindvajset milijonov evrov in dvajset milijonov za povečanje kapitalskih deležev in naložb. Račun tako imenovane B-bilance je izkazoval sto devetinosemdeset milijonov primanjkljaja. Odplačali smo dve milijardi sedemsto štiriinsedemdeset milijonov dolga, dolg državnega proračuna tako na enaintrideseti december znaša osemindvajset celih sedem milijarde evrov oziroma šestinšestdeset celih štiri odstotke bruto domačega proizvoda. Od prvega prvega, dva tisoč sedemnajst do konca leta se je dolg državnega proračuna povečal za ena cela šest milijarde. Sestavni del zaključnega računa je tudi zbirna bilanca stanja, ki izkazuje sredstva in njihove vire v višini enaintrideset milijard osemsto enaintrideset milijonov evrov. Največji delež teh sredstev predstavljajo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, in sicer triindvajset celih osem milijarde evrov. Računsko sodišče je o Predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto dva tisoč sedemnajst podalo mnenje s pridržkom, za revizijo zbirne bilance pa stanja pa za revizijo zbirne bilance stanja pa mnenja ni podalo. V reviziji zbirne bilance so pomanjkljivosti, vezane na osnovna sredstva, sredstva, dana v upravljanje, ter terjatve do evropskih skladov. Na vseh področjih, kjer nam Računsko sodišče očita nepravilnosti, izvajamo aktivnosti za ureditev stanja in iščemo rešitve na sestankih z računskim sodiščem. Na podlagi predlaganih rešitev, ki jih pripravljamo v odzivnem poročilu, za zbirno bilanco stanja pričakujemo, da bodo v porevizijskem poročilu popravljalni ukrepi opredeljeni kot zadovoljivi ter upamo, da bo v prihodnje v znak izboljšanja verodostojnosti podatkov ter vedno manjših ugotovljenih napak tudi računsko sodišče podalo mnenje. Predlagam vam, da zaključni račun in zbirno bilanco stanja sprejmete. Hvala lepa.